Tady jde o konkrétní trestní kauzu, konkrétní extradici, o té se bude rozhodovat podle mezinárodních smluv o extradici.

Obě země jsou právními státy, není pochyby o tom, že tedy ten proces proběhne řádně, podle mezinárodních smluv při respektu principu právního státu. My jako politici si můžeme myslet o skutcích pana Assange určitou věc, můžeme to buď schvalovat, nebo odsuzovat.

Domnívám se, že svoboda projevu má své limity a nemůže ohrožovat státní tajemství.

Je tedy správné, že Evropská komise jako politický orgán nemá žádné pravomoci, kterými by mohla nějakým způsobem zasahovat do justičního systému jednoho z členských států.